Voorzitter, de tekst van de mondelinge vragen lijkt misschien wat abstract en theoretisch, maar het Europese arrestatiebevel gaat toch over het lot van mensen, over mensenrechten en fundamentele vrijheden.

Hij werd hiervoor twee maanden vastgezet onder erbarmelijke omstandigheden.

De rechter dreigde zelfs dat deze zouden kunnen leiden tot een nieuw arrestatiebevel. Disselkoen heeft opnieuw een hoge borgsom betaald en is terug in Nederland.

Commissaris, kunt u niet zelf een toelichting geven over de invulling van de evenredigheidseisen en deze door de Raad laten overnemen? En kunt u ervoor zorgen dat personen daadwerkelijk het recht krijgen een arrestatiebevel aan te vechten in zowel de lidstaat die het bevel heeft uitgevaardigd als de lidstaat die het uitvoert? Bent u het ermee eens dat aan landen waar de situatie in gevangenissen en huizen van bewaring nog onmenselijk is, de uitvoering van een arrestatiebevel consequent kan worden geweigerd, dat er een mensenrechtentoetsing komt en dat Cor Disselkoen niet hoeft te vrezen voor nog meer ellende?